borist hefur bréf frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs með ósk um í samræmi við sextándu grein þingskapa að eftirfarandi breyting verði á mannaskipan í nefnd þingsins ögmundur jónasson tekur sæti í félags og tryggingamálanefnd í stað árna þórs sigurðssonar skoðast þetta samþykkt ef enginn hreyfir andmælum